Señor Presidente, señora Alta Representante, Señorías, esta Recomendación —aprovecho para felicitar a los ponentes, Elmar Brok y Roberto Gualtieri— se sitúa en el propósito y en la finalidad de la Decisión del Consejo del año 2010 de contribuir a mejorar, mediante su revisión, esta Decisión adoptada por el Consejo de Ministros. Creo que una primera constatación muy clara es que el Servicio es plenamente operativo y está funcionando y creo que hay que reconocer el mérito de la Alta Representante y de sus colaboradores, muy particularmente del señor Vimont. Dicho esto, insisto en que tenemos que enmarcar la lógica de la actividad del Servicio Europeo de Acción Exterior en un marco jurídico, que es la Decisión del Consejo, que estableció unos medios personales y materiales y una ambición. Por lo tanto, se quiso que el Servicio fuese lo que es y no podemos pretender milagros. Quiero hacer una comparación y es que los medios personales y financieros de los que dispone el Servicio Europeo de Acción Exterior para toda la Unión Europea son muy parecidos a los de un Estado miembro como Dinamarca. Evidentemente se puede mejorar el Servicio, mejorando la coordinación entre el Servicio Europeo de Acción Exterior, los Estados miembros y las instituciones comunitarias

utilizando a los ministros de los Estados miembros en tareas que les encomiende la Alta Representante —un buen ejemplo fue la task force de Egipto— y buscando sinergias entre las distintas administraciones —otro buen ejemplo fue la firma con el Reino de España del acuerdo sobre el desempeño de funciones consulares en Yemen. Hay un elemento fundamental, que es aprovechar toda la experiencia de los diplomáticos de los Estados miembros, reciclándolos de manera que razonen en interés de la UE y, también, motivar a los funcionarios de las instituciones. Y en este contexto el elemento fundamental, señor Presidente, es la movilización de la voluntad política para que la Unión Europea actúe y hable con una sola voz y podamos dotarnos de una política exterior que sea más eficaz, más coherente y más visible y, para ello, los Estados miembros —para evitar situaciones no deseadas como la que se ha producido en el debate